Návrh, o kterém budeme hlasovat, hmatatelně zjednodušuje život evropských občanů. Konkrétně jde o ochranu slabší strany, o oběti dopravních nehod s přeshraničním prvkem.

Ve výboru JURI byl tento návrh přijat velkou většinou bez potíží, a proto Vás žádám, vážení kolegové, abyste i tady v plénu tento návrh podpořili.